Ich glaube, das ist der einzige zielführende Weg.

Ich bitte aber beide Institutionen, das zu tun, was jetzt notwendig ist. Es gibt Beispiele Deutschland, Frankreich, auch mein Heimatland Österreich zeigen eine ganz klare strafrechtliche Verfolgbarkeit.